Pani Przewodnicząca! Ostatnio władzom Unii Europejskiej o wiele łatwiej przychodzi atakowanie państw Europy, niż ich bronienie w konkretnych sytuacjach. Rzeczywiście przez ostatnich kilka lat łatwiej było atakować bez przerwy Węgry, niż na przykład wystąpić w obronie prawa Polski do uczciwego śledztwa po śmierci naszego prezydenta w katastrofie smoleńskiej, czy do zwrotu materialnych dowodów potrzebnych w tym śledztwie.

Tak jak przez parę lat Pani poprzedniczka nie zrobiła nic w tej sprawie, żeby nam pomóc, tak samo teraz nawet nie słyszymy o tym problemie. Rzeczywiście łatwiej jest robić taki rajd dookoła świata Jemen, Libia, rozwiązywanie wszystkich problemów na świecie, niż wspomóc konkretne państwo Europy, które ma prawo do pomocy ze strony Unii Europejskiej.